Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Das Schengen System dient dem grenzüberschreitenden Verkehr von Menschen, Waren und Dienstleistungen im gemeinsamen Binnenmarkt. Außerdem ermöglicht es grenzüberschreitenden Waffen und Drogenhandel, unterstützt die Einbruchskriminalität und den Terrorismus. In der aktuellen Migrationskrise steht Schengen vor dem Zusammenbruch.

Staaten wie Griechenland, die es nicht schaffen, haben die Möglichkeit, die EU um Hilfe zu bitten.

Diejenigen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen und auf die EU Hilfe verzichten, sollten wir aus dem Schengen Raum entlassen.

Wenn die deutsche Politik sich nicht ändert, werden auch die anderen Länder nicht entlastet. Der deutsche Alleingang, der in Europa von niemandem mitgetragen wird, sollte nicht dazu führen, die Souveränitätsrechte in Frage zu stellen.